Aș dori să plec de la faptul că actuala directivă a fost prost implementată, insuficient implementată și de aceea aș dori să întreb Comisia dacă are în vedere reducerea de TVA și pentru produse pe viitor de asemenea, cred că ar fi importantă creșterea, de la 3 la 15, a cotei din Fondul european de dezvoltare regională, utilizată pentru eficiența energetică a clădirilor și locuințe sociale.